um tillögu til þingsályktunar um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu frá samgöngunefnd fjölmargir aðilar komu á fund nefndarinnar auk þess sem margar umsagnir bárust nefndinni nefndin leggur ekki til breytingar á flugmálaáætlun nefndin leggur hins vegar til breytingar á siglingamálaáætlun og vegáætlun siglingamálaáætlun nefndin leggur til eftirfarandi breytingar á siglingamálaáætlun í samræmi við ákvörðun sem tekin var á ríkisstjórnarfundi níunda mars síðastliðinn um að veita sextán hundruð milljóna króna viðbótarframlag til samgönguáætlunar fyrir árið tvö þúsund og níu fyrstu lagðar eru til leiðréttingar á töflu þriggja til þrjú í kafla þrjú tveggja ellefu hafnir í grunnneti ríkisstyrktar og töflu þriggja til sjö í kafla þrjú tveggja þrettán sjóvarnargarðar annars lagt er til framlag til byggingar grjótgarðs út að tösku á rifi í snæfellsbæ og gerðar sandfangara með þessari framkvæmd næst að draga úr áhrifum norðaustan og austanöldu innan ríkissjóðs sjötíu milljónum króna og kemur til framkvæmda árið tvö þúsund og átta þriðja lagt er til framlag til dýpkunar innsiglingarrennu og innan hafnar á vopnafirði dýpi innan hafna miðast við átta m djúprist skip en skipin sem nú fara um höfnina rista yfir níu m með dýpkun ná hin djúpristu nótaveiðiskip hb granda að taka höfnina í

lýsingu og lögnum til að unnt sé að hefja dýpkun þegar á þessu ári dýpkað verður í ár fyrir tæpar fimmtíu og átta milljónir króna og að ári fyrir rúmar fimmtíu og átta milljónir króna fjórða lagt er til að veittar verði sextíu milljónir króna til stækkunar tollaðstöðunnar á seyðisfirði á árinu tvö þúsund og átta aðstaða tollvarða er talin of knöpp og er gert ráð fyrir að stækka húsið um tvö hundruð fermetra rétt er að geta þess að samgöngunefnd fór fyrir einu og hálfu ári síðan á austfirði og skoðaði meðal annars tollhöfn og í framhaldi af því sendi

hæstvirtur fjármálaráðherra þar sem nefndin lagði til að sérstaklega yrði tekið til þessa máls sem hér er nú komið í framkvæmd fimmti í breytingartillögu samgöngunefndar við frumvarp til breytingar á hafnalögum númer sextíu og eitt tvö þúsund og þrjú er lagt til að heimilt verði að veita styrki úr hafnabótasjóði b hluta vegna tjóns á upptökumannvirkjum með hliðsjón af þessari breytingu er nauðsynlegt að veita viðbótarfjármagn í hafnabótasjóð

að tillagan var lögð fram á alþingi hafa fulltrúar vegagerðarinnar fundað með þingmönnum hvers kjördæmis og kynnt vegáætlun og rætt mögulegar breytingar fjárveitingum til almennra verkefna tengivega og ferðamannaleiða hefur verið skipt á milli einstakra verkefna nefndin leggur meðal annars til eftirfarandi breytingar á vegáætlun í samræmi við niðurstöður þessara aðila fyrsti kafli fjórar tvær tólf verkefni á höfuðborgarsvæði a lagt er til að fimm milljónir króna færist frá hringvegi til hafravatnsvegar á árinu tvö þúsund og átta b lagt er til að hundrað og tíu milljónir króna fjárveiting til hlíðarfótar árið tvö þúsund og sjö verði felld niður c lagt er til að fjárveiting til hafnarfjarðarvegar hækki um hundrað og tíu milljónir króna á árinu tvö þúsund og níu einnig er lagt til sex hundruð milljóna króna viðbótarframlag í samræmi við ákvörðun ríkisstjórnar sem gerð er grein fyrir hér á eftir því er samtals gerð

þúsund og átta til ársins tvö þúsund og sjö vegna nesbrautar annar kafli fjögur tvö þrettán verkefni á landsbyggð a lagt er til að hundrað milljónir króna færist frá hringvegi á b lagt er til að fjárveiting til vestfjarðavegar lækki um hundrað milljónir á árinu tvö þúsund og tíu c lagt er til að fjárveiting til strandavegar hækki um hundrað milljónir á árinu tvö þúsund og tíu d lagt er til að fjárveiting til hringvegar á norðausturlandi hækki um fimmtíu milljónir króna á árinu tvö þúsund og sjö e lagt er til að fjárveiting til hringvegar á norðausturlandi lækki um fimmtíu milljónir króna á árinu tvö þúsund og tíu f lagt er til að fjárveiting til hringvegar á leggur nefndin til eftirfarandi breytingar á vegáætlun í samræmi við ákvörðun sem tekin var á ríkisstjórnarfundi níunda mars síðastliðinn um að veita sextán hundruð milljóna króna viðbótarframlag til samgönguáætlunar fyrir árið tvö þúsund og níu fyrstu lagt er til tvö hundruð milljóna króna framlag til suðurstrandarvegar árið tvö þúsund og níu með þessu viðbótarframlagi verður hægt að gera nýjan veg frá þorlákshöfn vestur fyrir selvog og munu þá helstu farartálmarnir á leiðinni verða úr sögunni þó svo að sjálfum veginum verði ekki að fullu lokið en vegurinn getur sinnt hlutverki sínu jafnt fyrir þungaflutninga sem og almenna umferð annars lagt er til að tvö hundruð milljóna króna viðbótarframlag verði veitt í veginn að dettifossi þannig að heildarframlag á árinu tvö þúsund og níu til þess vegar verði þrjú hundruð fjörutíu milljónir króna með þessu framlagi verður unnt að fullgera veginn frá norðausturvegi að vesturdalsvegi þriðja lagt er til að hundrað milljónir króna viðbótarframlag verði veitt til vegarins um fróðárheiði á árinu tvö þúsund og níu lagðir hafa verið verulegir fjármunir í þennan veg og því er aðkallandi að ljúka honum til þess að vegurinn nýtist sem fyrst með eðlilegum hætti fjórða lagt er til að fimmtíu milljónir króna viðbótarframlag verði veitt á árinu tvö þúsund og níu til gerðar þjóðbrautar á akranesi sem telst til grunnnets og breytir aðkomuleið inn í bæinn að norðan ástæða þessarar tillögu er sú að veruleg uppbygging er fyrirhuguð á því svæði sem vegurinn mun liggja um og því aðkallandi að fjárveitingum til vegarins verði hraðað fimmta lagt er til að veittar verði fimmtíu milljónir króna á árinu tvö þúsund og níu til endurbóta á miðfjarðarvegi sem er tengivegur ástand vegarins fram hjá melstað er þannig að ekki verður undan því vikist að leggja til þessa viðbótarfjárveitingu sjötta lagt er til sex hundruð milljóna króna viðbótarframlag til gerðar mislægra gatnamóta kringlumýrarbrautar og miklubrautar á árinu tvö þúsund og níu viðbótarframlag þetta mun stuðla að því að unnt verði að ljúka þeirri framkvæmd fyrr en ella sjöunda lagt er til fjögur hundruð milljóna króna viðbótarframlag til gatnamóta hafnarfjarðarvegar og vífilsstaðavegar á árinu tvö þúsund og níu til að bæta úr bágu umferðarástandi á þessum vegamótum nefndin hefur fjallað sérstaklega um fjárframlög í samgönguáætlun til höfuðborgarsvæðisins samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu komu á fund nefndarinnar og lýstu yfir áhyggjum sínum af því hversu lítið fjármagn væri veitt í áætluninni til svæðisins lögðu þau til að fjárframlag á tímabilinu yrði tvöfaldað því annars mundi umferðarástand á svæðinu versna mjög nefndin telur að stefna beri að því að umferðarástand á svæðinu versni ekki á tímabilinu en tekur jafnframt fram að spá samtakanna um framtíðarástand hafi verið málað nokkuð dökkum litum jafnframt veltir nefndin því fyrir sér hvort fleira þurfi ekki að koma til en sífellt aukið framboð á stærri og afkastameiri umferðarmannvirkjum og því þurfi að fara að huga að eftirspurninni eða notkuninni sjálfri þegar fram líða stundir með nefndaráliti þessu er birt sem fylgiskjal yfirlýsing af hálfu fjármálaráðherra og samgönguráðherra um að í kjölfar undirbúnings og hönnunar stærstu umferðarmannvirkjanna á höfuðborgarsvæðinu svo sem gatnamóta við kringlumýrarbraut og á hafnarfjarðarvegi verði ákveðin sérstök fjáröflun til þess að hraða framkvæmdum við þau mannvirki á fyrsta tímabili samgönguáætlunar vænta má beinnar tillögu um þá sérstöku fjáröflun við næstu endurskoðun samgönguáætlunar fyrir árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tólf nefndin beinir þeirri áskorun til vegagerðarinnar og viðkomandi aðila að fara vel yfir umferðaröryggismál við fjölförnustu ferðamannastaði landsins og þá sérstaklega við geysi í haukadal nefndin leggur til að vegagerðin taki nú þegar upp viðræður við ferðamálastofu íslands til þess að bæta umferðaröryggi á þessum fjölfarna ferðamannastað að lokum telur nefndin rétt að geta þess til að taka af öll tvímæli að tillaga um sérstaka fjáröflun til vaðlaheiðarganga í samgönguáætlun fyrir árin tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu tekur til verkefna er tengjast undirbúningi ganganna nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali anna kristín gunnarsdóttir kristján l möller þórunn sveinbjarnardóttir og guðjón a kristjánsson skrifa undir álit þetta með fyrirvara jón bjarnason sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu með fyrirvara alþingi þrettánda mars tvö þúsund og sjö guðmundur hallvarðsson hjálmar árnason anna kristín gunnarsdóttir með fyrirvara kristján l möller með fyrirvara guðjón hjörleifsson þórunn sveinbjarnardóttir með fyrirvara